Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je pense noter, comme vous, que les interventions des différents groupes politiques démontrent un soutien fort pour un mécanisme à fort potentiel. J'ai noté avec satisfaction le soutien du Rassemblement national, qui a pourtant toujours soutenu, comme il le dit, mais sans apporter aucune contribution ni déposer aucun amendement.

Je n'ai pas compris, non plus, les rares critiques à l'égard de la Commission, car la Commission ne décidera de rien

Seuls les États décideront si, oui ou non, l'investissement est viable sur leur territoire. J'ai cependant un regret hier après midi, nous avons reçu M. Conte, président du Conseil italien, qui a assuré devant nous sa préférence pour une coopération renforcée entre les États membres dans de nombreux domaines. C'est pour moi en totale contradiction avec la position de l'Italie depuis l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir. Je dois en effet vous dire qu'elle est le seul État membre à avoir rejeté l'accord sur cet instrument de filtrage, je dis bien le seul. Pour quelle raison? Je ne me l'explique pas. Car les pays les plus sceptiques en sont venus à soutenir cette proposition, vous l'avez dit, Monsieur Bütikofer, nous pouvons tous nous en féliciter.

D'autres pays y pensent, il faut bien entendu les encourager dans cette voie pour créer, dans chaque État membre, un mécanisme national de filtrage, et ce pour renforcer l'efficacité du mécanisme européen. Voilà ce que nous allons mettre en place de manière pragmatique pour que l'Europe continue d'être vue comme un continent attractif pour les investissements étrangers, mais pas naïf lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts.